Pani poseł, tak, ma charakter spekulacyjny. I o tym wiemy, że ceny po prostu się wahają. Natomiast niezależnie od zasadniczego celu, jakim jest ochrona środowiska, i od negatywnych skutków my powinniśmy umieć zarządzać tym sektorem i ja namawiam do tego, żeby po prostu pomóc. Nie namawiam do protekcjonizmu, ale namawiam do ochrony.